virðulegi forseti ég ásamt þingmönnunum grétari mar jónssyni og guðjóni arnari kristjánssyni flyt tillögu til þingsályktunar svohljóðandi um skipan lánamála alþingi ályktar að fela viðskiptaráðherra að leita leiða til að koma skipan húsnæðislána og lána til neytenda í svipað horf og annars staðar á norðurlöndum þannig að verðtrygging verði afnumin og samkeppni á lánamarkaði fyrir neytendur tryggð gjaldtaka lánastofnana verði svipuð og annars staðar á norðurlöndum þá láti ráðherra fara fram skoðun á orsökum þess að lánakjör neytenda eru önnur á íslandi en um ræðir annars staðar í okkar heimshluta það var þannig að þegar þessi þingsályktunartillaga er endurflutt var flutt hér á síðasta þingi og það er nú einu sinni þannig að þegar þessi þingsályktunartillaga var lögð fram var ekki brostið á það

sem hefur orðið varðandi íslensk banka og lánamál og máttu nú fáir ætla að til þess kæmi með þeim hætti sem um ræðir en hitt er annað mál að það er orðið sjálfsagt aldrei verið eins mikilvæg og einmitt núna vegna hvers jú vegna þess að aðstæður eru þannig í þjóðfélaginu að þar sem við erum með skuldir heimilanna sem nálgast að vera þúsund milljarðar stór hluti þeirra verðtryggður og annar hluti gengistryggður þá skiptir höfuðmáli fyrir líf og afkomu fólks að það sé gætt að þeirra hagsmunum það hefur verið með ólíkindum hvernig hefur verið farið að íslenskum lántakendum íslenskum neytendum hvað þetta varðar þar sem við hér venjulegt fólk höfum búið við mun lakari lánakjör en hefur verið um að ræða í okkar heimshluta það hafa verið gerðar ítrekaðar samanburðarkannanir meðal annars af hálfu neytendasamtakanna og meðal annars neytendasamtaka á norðurlöndum og niðurstaðan er alltaf sú sama bankaþjónusta á íslandi er langdýrust og vextir hæstir og auk þess kemur verðtrygging þetta er sú niðurstaða sem kemur fram og hefur verið alla þessa öld það er sem sagt sá herkostnaður sem íslenskir neytendur hafa þurft að greiða

og menn hefðu nú ætlað að þær stæðu því þar af leiðandi betur að vígi en raun bar vitni

íslenskir neytendur íslenskir lántakendur greiddu sinn toll til þeirra og ríflega það það er staðreynd málsins þá er ljóst miðað við þær spár og þá framvindu sem er að verða í okkar samfélagi að það verður mikil verðbólga miðað við það sem hefur verið að gerast og hefur gerst er ljóst að það verður alla vega það sem eftir lifir þessa árs um að ræða verðbólgu sem sjálfsagt verður í tveggja stafa tölu þó að ég satt að segja voni að spár sem komu úr danaveldi í gær frá den danske bank rætist ekki að neinu leyti en þar var jafnvel spáð því að íslenska verðbólgan gæti farið í þriggja stafa tölu já það kann vel að vera háttvirtur þingmaður mörður árnason en ég vona að þeir hafi ekki rétt fyrir sér í þessu efni og við skulum vona að það komi og taki ábyrg ríkisstjórn við af ríkisstjórn samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins sem taki að sér stjórn efnahagsmálanna með eðlilegum og raunhæfum hætti til hagsbóta fyrir almenning í landinu það gæti alla vega stefnt í gríðarlegt öngþveiti fyrir venjulegt fólk í landinu og eins og ég gat um áðan nálgast skuldir heimilanna að vera um þúsund milljarðar meginhlutinn verðtryggður og eða gengisbundinn það liggur því fyrir að hver einasta breyting sem verður annars vegar vegna þess að gengið fellur eða að verðbólgan fer af stað þýðir það einfaldlega

og það sem er það vonda við verðtrygginguna er það að höfuðstóll lánanna hækkar í hvert skipti sem verður breyting á útreiknaðri vísitölu hækkar höfuðstóll lána og síðan er reiknað áfram af þessum upphækkaða höfuðstól við næstu mánaðamót af upphækkaðri vísitölu og þannig er búið til kerfi þannig að fólk er jafnvel að greiða fimmfaldan höfuðstól þess láns sem þeir fengu upphaflega það liggur alla fyrir að verðtryggingin var tekin upp og var sett á vegna þess að fólk treysti gjaldmiðlinum á sínum tíma voru verðtryggð laun og það voru verðtryggð lán og í sjálfu sér var kannski það kerfi sem gat haldist í hendur en síðan var verðtryggingin á laununum afnumin en eftir stóð verðtryggingin á lánunum það var gefið með öðrum hætti gagnvart þeim sem skulduðu og þurftu að hafa tekjur til að borga af lánunum heldur en af vinnu fólksins í landinu þróunin hefur orðið sú að íslensk heimili hafa verið að verða skuldsettari og skuldsettari sú ástæða sem var til þess að taka upp verðtryggingu á sínum tíma var vegna ákveðins öngþveitis sem var komið í íslenskum efnahags og lánamálum þar sem verðbólgan hafði verið mjög há um langt skeið

til þess að sporna gegn því að þannig hyrfi allt lánsfé úr fjármálastofnunum hins vegar liggur fyrir að óeðlilegar ráðstafanir eiga að sjálfsögðu ekki að haldast þegar hlutirnir eru komnir í annan farveg það er nú þannig að við höfum meginhlutann af þessari öld búið við alla vega gengislegan stöðugleika allt þangað til fyrir tæpu ári síðan þar sem íslenska krónan var einn sterkasti gjaldmiðill veraldar hún breyttist ekki til veikingar miðað við aðra gjaldmiðla höfuðgjaldmiðla viðskiptaþjóða heldur styrktist þá er spurningin hvernig hafði það áhrif á verðtrygginguna hafði það þau áhrif að draga úr hækkun höfuðstólsins svarið er nei þrátt fyrir það að íslenska krónan stæði óbreytt eða jafnvel styrktist gagnvart dollara gagnvart pundi gagnvart evru eða norðurlandagjaldmiðlunum hækkuðu samt

að allar breytingar á verðlagi innan lands eða utan lands koma til hækkunar á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar allt sem gerist í veröldinni er á ábyrgð og áhættu íslenskra lántakenda og það er ekki til sá gjaldmiðill sem á endanum þegar til lengri tíma er litið er jafnsterkur og vísitala neysluverðs til verðtryggingar enginn það er hægt að reikna það til lengri tímabila og það kemur alltaf sami hlutinn út nú eru maður sem tóku gengisbundin lán fyrir stuttu síðan sem að sjálfsögðu horfa upp það að höfuðstóll lánanna hefur hækkað gríðarlega það var varað við því fyrir rúmu ári síðan meðal annars af neytendasamtökunum að það væri óvarlegt að taka gengisbundin lán miðað við þær aðstæður sem fyrir hendi voru í þjóðfélaginu vegna þess að hver einasti maður gat séð að það gengi sem var fyrir ári síðan gat ekki staðist það var engin innstæða fyrir genginu en vegna skammsýnnar efnahagsstjórnar var reynt að þráast við með þeim afleiðingum að við erum komin aftur til ársins nítján hundruð sextíu eða fyrir þann tíma þar sem þurftu að vera gjaldeyrishöft og gjaldeyrisskammtanir við erum komin lengra aftur í tímann við erum komin aftur fyrir tíma viðreisnarstjórnarinnar það er alvarlegt mál og það er spurningin um það með hvaða hætti verður unnið úr því en það er útilokað að það verði gert á kostnað þeirra einstaklinga sem tóku lán að þeir eigi að bera þær byrðar og greiða kostnaðinn vegna þessa ónýta gjaldmiðils sem við höfum haft sem núna er hruninn það liggur ljóst fyrir það hefur sjálfsagt aldrei verið jafnljóst og núna að ætli stjórnvöld sér að halda við þeirri verðtryggingu og þeim útreikningi sem notaður er til að reikna út vísitölu neysluverðs til verðtryggingar er hætt við að eigið fé stórs hluta fjölskyldnanna í landinu

það er nú einu sinni þannig að borgaralega sinnað fólk leggur höfuðáherslu á það að einstaklingarnir verði eignafólk geti eignast hluti og meðal annars hefur verið talað um að það væri hlutur sem væri í raun spurning um það að fólk nyti frelsis það væri meðal annars að það hefði efnahagslegt svigrúm til þess að geta notið sín og nýtt sér aðstæður í þjóðfélaginu nú horfir svo við í okkar þjóðfélagi að það er hætt við því að stór hluti fjölskyldna þá sérstaklega ungt fólk

að þegar aðstaðan er orðin slík

að snúa lyklinum í skránni loka húsum sínum og ganga í burtu en að reyna að standa í skilum vegna þess að það er ekki hægt að þá verði friðurinn rofinn í einu samfélagi ég tel því miður virðulegi forseti að við séum að þokast í þá átt að allt of margir standi frammi fyrir því að þrátt fyrir að hafa staðið í skilum undanfarin ár greitt samviskusamlega af lánum sínum sé höfuðstóllinn horfinn vegna þess að þetta óbærilega ég vil segja djöfullega kerfi sem hefur verið fundið upp varðandi verðtrygginguna með upphækkun höfuðstólsins um hver mánaðamót

þannig að það er ekki bara verðbólgan sem er eins og hljóðlátur kyrrlátur þögull þjófur í húsum fólksins í landinu það er líka verðtryggingin sem tekur í burtu lífssparnað fólks sem eyðileggur möguleika fólks á því að geta notið afraksturs af vinnu sinni og erfiði og það er óásættanlegt hafi einhvern tíma verið hægt að tala um að það væri vitlaust gefið í samfélaginu er það meðal annars með því að gefa svo vitlaust að leggja drápsklyfjar á lántakendur í þessu landi þannig að þeir geti ekki með einu eða neinu móti staðið undir þegar staðið hefur verið að efnahagsmálum með þeim hætti sem nú er þannig að það stefni í óðaverðbólgu og gjaldmiðillinn er í raun hruninn þannig að það hefur þurft að taka upp gjaldeyrisskömmtun það er því nauðsynlegt og aldrei sem fyrr að hér verði eðlilegur